Jde i o další nástroj na potírání padělků. Osobně si cením, že se Komise zavázala do nařízení zapracovat i návrh na vytvoření evropské ochrany pro certifikační známky, o nějž usiluji už pár let. Dnes je totiž možné certifikační známky kvality a bezpečnosti výrobků beztrestně zneužívat.

Ochrana certifikačních známek je žádoucí. Spotřebitelům zaručíme úroveň výrobků a podnikatelům nejen ochranu proti nekalé hospodářské soutěži, ale otevřeme i možnost rozšiřovat své standardy prostřednictvím licencí dalším podnikatelům. A tato ochrana je možná bez dalších nákladů a institucí, protože je možné jen rozšířit registrační pravomoci Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v Alicante na certifikační známky.